Monsieur le Président, nous votons la résolution sur la décharge et le Parlement se souvient que nous avons voté la décharge lors de la session précédente. Malencontreusement, dans le rapport est resté un titre. Je vous le lis Raisons de l'ajournement de la décision concernant la décharge. Je propose un amendement oral pour supprimer ce titre ainsi que le titre suivant Autres mesures à prendre et documents à présenter au Parlement. Je pense que c'est une erreur d'inattention.